Señor presidente, señor vicepresidente, cuando uno vuelve la vista atrás a 2014, comprueba cómo una parte del programa inicial de la Comisión se ha visto alterada por la sucesión de crisis que han sacudido a la Unión Europea bajo crecimiento y alto desempleo, crisis de la deuda, inmigración y refugiados, terrorismo e inseguridad. Hoy parece que algunas de estas nubes desaparecen y que el horizonte es algo más claro por eso, la Comisión presenta unas propuestas de futuro, y en esas propuestas de futuro hay un nexo común la seguridad. Pero nada ofrece más seguridad a los ciudadanos que un robusto sistema de protección social. Por eso, la propuesta que nos ha planteado en torno al pilar social suena bien, la música es buena. Es necesario que la letra la acompañe pero, sobre todo, que el ritmo de aplicación sea lo suficientemente intenso para que, antes de ir a las próximas elecciones, los ciudadanos comprueben que Europa piensa en ellos y les protege.